Lieber Kollege! Ich glaube, Sie leiden wie ich und alle Kollegen unter der schrecklichen Struktur unserer Ein Minuten Debatten, die dazu zwingen, Dinge, die man eigentlich differenzierter ausführen möchte, kurz zuzuspitzen. Deshalb bedanke ich mich auch sehr herzlich für Ihre Zwischenfrage. Der Bezug zur Donaustrategie hatte folgenden Hintergrund Mir scheint, dass wir bei der Donaustrategie in einigen Ländern nur wenig von dieser lebendigen zivilgesellschaftlichen Struktur haben wir suchen sie dort, wir wollen sie erst aufbauen die wir im Alpenraum hier haben, die sich in den Alpenländern ganz hervorragend entwickelt hat und die durch Alpenverein, durch Naturschutzverbände, aber auch durch die politischen Träger vor Ort, durch die wirtschaftlichen Akteure vor Ort gelernt hat, miteinander zusammenzuarbeiten. Natürlich muss man da die Hauptstädte miteinbeziehen. Aber die Musik muss vor Ort spielen und nicht in den Hauptstädten. Darauf kommt es an. Das heißt, mir geht es darum, dass wir diese Instrumente weiterentwickeln, die die Verbände, die Zivilgesellschaft, die Institutionen vor Ort einbeziehen bei all diesen Fragen, und dass wir nicht wieder zurückkehren zu einer Strategie, die von außen und von oben herab Entwicklungsziele für die Alpen festsetzen will, die mit dem, was im Alpenraum tatsächlich angesagt ist, wenig zu tun haben.